Aceștia au subliniat consecințele negative pe care acordul le a avut asupra nivelului de solidaritate interregională și a dorinței politice de integrare economică în regiune. Aceasta din urmă a fost divizată în grupuri care au negociat în mod individual și sub presiuni obținerea unui acord intermediar cu Comisia Europeană. Totodată, se crede că acordarea statutului de produs originar, derogare de la plata taxelor vamale în Uniune pentru produsele piscicole de proveniență din Papua Noua Guinee și Fiji a condus la crearea unui centru de procesare a acestor produse, inclusiv a unor produse neoriginare, de către firme din statele vecine, cu scopul de a profita de avantajele derogării. Acest proces ar avea efecte nefaste asupra industriei, lucrătorilor și veniturilor locale, ținând cont de faptul că industria piscicolă este una dintre cele mai importante generatoare de locuri de muncă în aceste țări.

Astfel, Comisia Europeană trebuie să se asigure că viitorul acord de parteneriat va contribui atât la dezvoltarea unei industrii piscicole locale sustenabile, creatoare de locuri de muncă, cât și la o integrare regională mai strânsă, spre exemplu, prin negocierea viitorului acord cu regiunea Pacificului în întregimea sa.